Hvala, gospod predsednik. Drage kolegice in kolegi. Spoštovani direktor, gospod Stane Baloh, najprej vam moram izreči priznanje in pohvalo in zahvalo. Že v dolgo vrsto let delate z romsko skupnostjo in vem, da natančno veste, kako diha vsak romski zaselek, vsako romsko naselje, poznam. In to to vaše sporočilo, večkrat ste ga ponovili, delamo z ljudmi. Seveda, to bi moralo biti pravzaprav načelo tudi celotnega državnega zbora. Jaz sem vam hvaležen, kolegice in kolegi, za vse vaše, takšne in drugačne izkušnje, kolegica Anja, kolega Dušan, kolega Predrag in tako naprej, ampak jaz sem med vsemi vami najsrečnejši. Zakaj? Ker imam najboljšo izkušnjo. Pozna jo tudi predsednik magister Židan. Prihajam iz Občine Črenšovci. Tam je romsko naselje Kamenci. Občina je uredila vse, kar je bilo možno, v glavnem z evropskimi sredstvi. Torej so evropska sredstva, seveda so, za vodovod, za kanalizacijo, medgeneracijski center, kulturni center, kako se že reče, opremljen z najsodobnejšo opremo, zgradili smo jim konjsko štalo, kupili konje, s kolegom Dejanom Židanom sva se vozila v tej, s kočiva, ali kako se to reče. Neki zametek socialnega podjetništva se tam postavil. Ustavno sodišče o obiskuje in seveda tudi drugi raznorazni ljudje, funkcionarji in tako naprej, umetniki obiskujejo to, ta, ta, to romsko naselje, romski muzej in tako dalje. Res primer dobre prakse, zato je dobro, da primere dobre prakse razložimo in jih, koliko se pač da, napišemo tudi v, akte, ki so zelo, potrebni in nujni. Ne bi pa se jaz zdaj tukaj odzival na razpravo, ki je šla v tej smeri, da je pač naša vlada kot desna vlada, pa ni bila desna, ker je not bil tudi Desus, ampak glejte, mi smo tridesetega marca dva sedem sprejeli romski zakon. O tem sem govoril tudi na svetovnem, dnevu Romov, leta dva tisoč osem, ki je bil organiziran prav v tem romskem naselju Kamenci v naši občini, Občini Črenšovci, in sem sem šel poguglat, kaj sem tam govoril. Govoril sem o tem, da je, da je ključ do dialoga med Romi in večinskim prebivalstvom, ključ predstavljajo iskreni medčloveški odnosi. Se mi zdi, da kar preprosto razumljivo in na tem dejansko tudi, vztrajam. Ljudje pač nismo enaki, nismo enakopravni, smo pa enakovredni. In, jaz verjamem, da bo vendarle, ta zakon enkrat zagledal luč sveta. Bom pa kar naprej že zdaj povedal, da ne bom preveč zadovoljen, tudi poslanska skupina Nove Slovenije, če bodo spet padla nova bremena na občine brez dodatnega financiranja. Kako smo mi takrat, ko sem jaz seveda kakšnih petdeset let mlajši bil, kako je Osnovna šola Črenšovci, to je moja osnovna šola, zagotavljala, da so romski otroci prihajali v osnovno šolo. Veste, kako? Bil je en učitelj, Nace po imenu, ki je z biciklom, s kolesom vozil otroke, romske otroke v šolo, dva na štango, dva zadaj. Seveda, kar se tiče varstva v prometu, ni bilo okej, ampak ti, okej je pa bilo to, da so ti otroci zaključili osnovno šolo. Tega je petdeset let nazaj. Ta učitelj bi si zaslužil državno odlikovanje. To je bil primer dobre prakse. Danes seveda, hvala bogu, starši romskih otrok pripeljejo svoje otroke v osnovno šolo, ja, tudi z debelimi avtomobili. Pa zdaj ne bom razpravljal v tej smeri. Bom pa razpravljal v tej smeri, da pa, vsi starši moramo biti enako odgovorni. In pika. Ne odstopamo od od zmanjšanja odgovornosti staršev neke skupine. In še - kar bi ne dalo samo boljši vizualni izgled, ampak tudi vsebinski - in to, kar sem se naučil od mojih strokovnih sodelak, sodelavk v prejšnjem mandatu, ko sem vodil odbor za zunanjo politiko - ne govorimo, kolegice in kolegi, o manjšinah. Tudi na spletni strani vlade se najde manjšina. Tudi v kakšnem zakonu se najde manjšina. Sem alergičen na ta izraz. Govorim o italijanski manjšini in madžarski manjšini, o romski manjšini - govorimo o narodni skupnosti. O romski skupnosti, o italijanski narodni skupnosti in o madžarski narodni skupnosti. Črtajmo manjšino. Bo boljše, boste videli.